Sie sprachen von dem ultraliberalen Europa.

Ich sehe ein ultrasozialistisches Europa, ein Europa, in dem Schulden vergemeinschaftet werden, in dem wir über eine Vergemeinschaftung der Arbeitslosenversicherung reden und über viel mehr Unfug, der da noch getrieben werden soll.

Wenn es liberal wäre, dann wäre ich ja der größte Fan davon!